2013 haben wir mit damit begonnen, uns aufgrund der NSA Vorkommnisse mit der Massenüberwachung von unseren Bürgerinnen und Bürgern zu beschäftigen. Das war richtig und das war auch wichtig. Wir haben uns auch dazu verpflichtet, das Thema weiter zu beobachten auch das ist richtig. Doch was nun in diesem Entschließungsantrag herausgekommen ist, sind aus meiner Sicht zum großen Teil ideologische Forderungen, die mit der Massenüberwachung überhaupt nicht mehr im Zusammenhang stehen.

Wir sind deshalb als EVP Fraktion für Sicherheitsstandards von Mobilfunk oder auch Online Kommunikation, wir sind für den Schutz der EU Institutionen und der entsprechenden nationalen bzw. europäischen Akteure, wir sind für eine vertrauenswürdige europäische cloud wir sind auch für die Stärkung des cyber centers von Europol, wir sind für Verschlüsselungen in diesem Bereich, wir sind für einen ausgewogenen Datenschutz, wir sind auch für die Prüfung der Geheimdienste.

Was hilft die Forderung unseren Bürgern, Snowden strafrechtlich freizustellen, wenn wir dazu noch nicht einmal eine Kompetenz haben?

Deshalb meine ich, ist das hier auch fahrlässig in puncto allgemeiner Sicherheit.